partido en el poder —el partido Estado— excluyente y exclusivo. Hay dos Argelias la oficial, que se fundamenta en la legitimidad de una lejana guerra de liberación, y la otra, la joven, que está harta de palabras y viejas batallas y que vive en la desesperanza y en el paro. Hoy, el jefe del Estado Mayor, el general Ahmed Gaid Salah, ha pedido el cese por incapacidad —evidente incapacidad— del ectoplasmático, del virtual presidente Buteflika.

En septiembre pasado, cuando el general Salah hizo la depuración completa de las Fuerzas Armadas, incluyendo también los servicios de seguridad. Era el ejército preparando su propia transición, con un principio del príncipe de Lampedusa, que es que algo debe cambiar para que todo siga igual. El punto, la diferencia es que el pueblo ha comenzado a hablar y se quedaron sin tiempo. Y, por lo tanto, han creado la ficción de que hay un posible cambio cuando la realidad es que lo que están buscando es mantenerse y perpetuarse en el poder. Pero la cuestión es ¿la gerontocracia militar entiende que su tiempo ha pasado y que es necesario que se abra la sociedad argelina a una verdadera democracia? Argelia es vital para la estabilidad de la zona del Sahel Sáhara en el sur, y la estabilidad nuestra en el norte de África, en el sur del Mediterráneo. Este Parlamento debe mandar un mensaje claro y nítido de apoyo al pueblo de Argelia en su inevitable y necesaria transición. Que les entendemos, que no están solos, que les apoyamos y que apoyamos lo que significa un futuro mejor para una Argelia que significará un futuro mejor para todos.